Moje překvapení vychází z faktu, že se zabýváme vlastně poprvé středověkými podmínkami, ve kterých žijí a jsou přísně separováni zahraniční pracovníci. Konečně si všímáme středověkých poměrů panujících v politickém životě těchto zemí nevím kde pan Tannock sehnal svá data. Moji vážení kolegové nalezli odvahu, aby nesměle proti těmto nešvarům zvedli hlas. Ale to je málo. Staří latiníci říkají pecunia non olet neboli peníze nesmrdí Od doby císaře Vespasiána jsme sice urazili dva tisíce let, ale domnívám se, že tato pravda stále platí, jak tady slyším. Jedna skromná rezoluce situaci nevyřeší, ale ta odvaha zvednout hlas proti těm, kteří disponují obrovskými finančními rezervami. Jsem zvědav, kdy budou zavedeny sankce proti všem středověkým režimům a blahopřeji autorům k jejich neskutečné odvaze.